hæstvirtur forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um réttarstöðu einstaklinga með kynáttunarvanda en frumvarp þetta er samið af nefnd um réttarstöðu transfólks sem skipuð var í mars tvö þúsund og ellefu verkefni nefndarinnar var að gera tillögu að úrbótum í málefnum transfólks með hliðsjón af áliti umboðsmanns alþingis og tillögu til þingsályktunar um réttarbætur fyrir transfólk sem lögð var fram á hundrað þrítugasta og áttunda löggjafarþingi en hlaut ekki afgreiðslu gerð frumvarpsins er í samræmi við samstarfsyfirlýsingu ríkisstjórnar samfylkingar og vinstri hreyfingarinnar græns framboðs en þar skuldbindur ríkisstjórnin sig til að huga að réttarbótum í málefni transgender fólks í samræmi við ábendingu umboðsmanns alþingis það er í sjálfu sér hægt að hafa langt mál um aðdragandann að þessu frumvarpi vegna þess að það á sér langa sögu meðal annars þetta álit umboðsmanns það er líka verið að vísa til alls kyns mannréttindayfirlýsinga sem við eigum aðild að og málið því mikilvægt að við sinnum þessu máli þingsályktunartillagan var flutt einmitt á sínum tíma án þess að ná afgreiðslu en var flutt þar með af fyrstu framsögumanni háttvirtur þingmaður guðfríði lilju grétarsdóttur og þar var breið samstaða um að þetta mál sem sagt yrði lagt fram og hlyti framgang hæstvirtur forseti helstu gallar á núverandi framkvæmd hér á landi hvað var stöðu fólks í kynáttunarvanda er í fyrsta lagi að meðferð og greining einstaklinga með kynáttunarvanda og ákvörðunarvald um hvort einstaklingar séu hæfir til kynréttandi aðgerða er á höndum sömu aðila æskilegt er að aðskilja þessi tvö hlutverk og tryggja umfjöllun um málefni transfólks á tveimur stigum í öðru lagi er ákjósanlegt að skjóta lagastoð undir stjórnsýsluframkvæmd þjóðskrár íslands um kynleiðréttingar og nafnabreytingar einstaklinga með kynáttunarvanda markmið frumvarpsins er að gera nauðsynlegar úrbætur á löggjöf hér á landi til að skýra réttarstöðu einstaklinga með kynáttunarvanda og þó þessi hópur hafi notið læknismeðferðar og skilnings íslenskra stjórnvalda er brýnt að réttarstaða þeirra sé skýr í lögum helstu efnisatriði frumvarpsins eru því eftirfarandi kynáttunarvandi er skilgreindur sem upplifun einstaklings frá unga aldri um að hann telji sig hafa fæðst í röngu kyni og óskar að tilheyra hinu kyninu kynleiðréttandi aðgerð er skilgreind sem leiðrétting á líffræðilegu kyni með skurðaðgerð lögð er áhersla á að ferill hvers einstaklings hvað varðar heilbrigðisþjónustu og stjórnsýslu við leiðréttingar á kyni og nafnabreytingar komi sem gleggst fram í frumvarpinu gert er ráð fyrir að einstaklingar leiti fyrst til teymis á landspítalanum teymis um kynáttunarvanda sem hefur umsjón með greiningu og viðurkenndri meðferð einstaklinga með kynáttunarvanda að lokinni átján mánaða meðferð þar af tólf mánaða reynslutímabili í gagnstæðu kynhlutverki og að uppfylltum öðrum skilyrðum getur viðkomandi sótt um staðfestingu sérfræðinefndar landlæknis um kynáttunarvanda og hann tilheyri gagnstæðu kyni hlutverk sérfræðinefndarinnar er staðfest af viðkomandi gagnstæðu kyni og við á hvort hann teljist hæfur til kynleiðréttandi aðgerðar eftir að einstaklingur hefur hlotið slíka staðfestingu nýtur hann allra þeirra réttinda að lögum sem skráð kyn ber með sér samanber sjöundu greinar frumvarpsins um skráningu kynleiðréttingar og nafnabreytingar í þjóðskrá er fjallað í áttundu greinar og er að mestu gert ráð fyrir sömu stjórnsýsluframkvæmd og nú tíðkast í níundu grein er kveðið á um hvernig fara skuli með erlendar ákvarðanir um kynleiðréttingar og nafnbreytingar einstaklinga með kynáttunarvanda mælt er fyrir um óbreytta réttarstöðu barns gagnvart foreldri sem fengið hefur staðfestingu á að það tilheyri gagnstæðu kyni samanber tíundu greinar frumvarpsins að lokum hæstvirtur forseti er í elleftu greinar fjallað um hvernig bregðast skuli við þeim aðstæðum þegar einstaklingur sem hlotið hefur staðfestingu sérfræðinefndar um kynáttunarvanda vill hverfa aftur til fyrra kyns undirbúningur að gerð frumvarpsins var að skipuð var sérstök nefnd um þetta

og frá hagsmunasamtökum transfólks og það var val um það hvort það ætti að setja sérstök heildarlög eða fella þetta inn í önnur lög og niðurstaðan varð sú að vera með heildarlög og sérstök lög eins og hér er lagt fram í frumvarpsformi ég ætla að vona að þetta frumvarp nái vel utan um það og tryggi réttarstöðu þess hóps sem hér er um fjallað það er löngu orðið tímabært og skiptir miklu máli að það séu skýr ákvæði í lögum um réttindi þessa hóps og ég treysti á að þetta fái vandaða og fljóta meðferð í þinginu þannig að við getum leiðrétt þetta í samræmi við þann vilja sem kom fram í þingsályktunartillögunni og í þeirri vinnu sem þessi undirbúningshópur hefur unnið nú þegar ég hef gert grein fyrir þessum meginatriðum frumvarpsins og leyfi mér að leggja til við hæstvirtan forseta að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til háttvirtrar velferðarnefndar og til annarrar umræðu